Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Kommissionsvorschlag liegt irgendwo zwischen dem Brief der fünf Staats und Regierungschefs und den sehr gemäßigten, verantwortbaren Vorschlägen im Bericht Garriga, die wir hier mit großer Mehrheit im Parlament vor knapp vier Wochen verabschiedet haben.

vor, weil sie sich bestimmten Mitteln verweigern wollen, und damit bestimmte Projekte europäischen Mehrwerts automatisch in Gefahr kommen.

Die Außen Sicherheits Nachbarschafts und Entwicklungspolitik bleibt mit dem Vorschlag eigentlich unterfinanziert, und trotzdem sagten die Staats und Regierungschefs auf dem letzten Gipfel Wir stehen zu unseren Verpflichtungen der Millenniumsentwicklungsziele, obwohl wir wissen, dass sie sie nicht einhalten wollen und werden. Das passt nicht zusammen! Ich sage auch an dieser Stelle noch einmal Die Verweigerung einer offenen vorurteilsfreien Debatte über Eigenmittel widerspricht Geist und Wortlaut des Vertrags! So einfach ist das, meine Damen und Herren. Bei den Verpflichtungen aus dem Vertrag, europäische Solidarität zu üben und die Leuchtturmprojekte der EU 2020 Strategie im Sinne von mehr Wachstum voranzutreiben, setzt die Kommission durchaus vernünftige Zeichen. Und nun kommt es darauf an, und damit spreche ich die polnische Präsidentschaft an, dass wir das, was Sie uns zugesagt haben, mit Leben erfüllen, dass klar ist, dass das Zustimmungsverfahren zum Mehrjährigen Finanzrahmen gemeinsam erarbeitet wird, damit wir am Ende des Verfahrens auch Ja sagen können und die europäische Öffentlichkeit nicht mit einem Nein konfrontieren.